Okej. Moj vsakdan dneva je tak, da grem v službo za osem ur, da poskrbim za ostarelega gospoda. K njemu se vozim s kolesom, kar tudi moram popaziti, je kar pestro, vožnja s kolesom. Se moraš nenehno paziti, kako se pelješ. Večkrat se tudi zgodi, peljem se od doma do vojašnice, se zgodi, ko se peljem pri zeleni na križišču, ko imam zeleno, se šoferji oziroma vozniki kar peljejo pri rdeči. Opravilo je takšno, da poskrbim za gospoda, starejšega. Za zjutraj mu pomagam, da se oblečeva, da mu dam zdravila. Poskrbim za zajtrk, potem se malo pogovarjava, da mu mine dolgčas. Potem malo vmes pospravim, počistim, tako da ... Pobrišem tla, gospod kadi fajfo, s tem seveda, ker potrebuje tobak, moram vsakodnevno pomesti, saj tobak mu kar pada na tla, tudi po njem, zato pa skrbim, da je vsak dan čisto. Hodi tudi bos in tako da se mu ne ta tobak prijema na zokne, zato poskrbim za čistočo, da pometem. Pripravim mu posteljo. Ima tudi račko. Vsakodnevno izpraznim račko. Potem dam tudi, vlijem za wc gel v to račko, da se razkuži. V tistem času se včasih tudi zgodi, da malo polula, zato moram kar pogostokrat menjavati rjuhe. Dajem tudi sproti prati. Starejši ljudje imajo tudi v sebi to, da imajo radi, da se ne radi preoblečejo. Imajo radi svoje hlače in tudi mikice. Zato imam včasih tudi probleme, da se zbudi, da imava tudi po tri tedne ene in iste hlače. Moram imeti zelo, moram biti potrpežljiva, kajti da dosežem, da se preobleče. Pomagam mu tudi pri kopanju. S tem, da ga tudi celega preoblečem. In potem, no, je tudi čas kosila, kar mu ne kuham, mu vozijo iz Danice Vogrinec. Moje delo je tudi tako, da mu posegrejem hrano. Mu postrežem na mizo. Da je vse toplo, primerno za jesti. Potem tudi pomijem. Potem, ko se gospod naje, postorim, da mu stol prinesem h klopci, ker ima navado, da po kosilu popije deci vine, deci vina. Gre do klopce, kjer mu prinesem stol, da, da, ker se uleže, malo počiva. Na stol da nogi, tako da malo zaspi. Tisti čas grem domov. Ko počiva, se peljem s kolesom, sem malo doma, kasneje grem spet k njemu, da mu pripravim za večerjo, seveda tudi zdravila, da ga s tem tudi pozimi, da vzame, ker zdravila so za starejšega človeka pomembna. Tudi v tistem času, ko se, da mu porežem nohte na rokah ali pa na nogah. S tem, ko vse to opravim, grem počasi domov ali pa se tudi peljem v kako trgovino, ki kjer ni gužve. Pokupim najbolj nujno, če je kakšna vrsta, ne grem, kajti grem takrat, ko je čim manj ljudi. Ker se vozim s kolesom, morem tudi popaziti, kako se peljem, saj včasih se kar zgodi, da ker sem doma med bloki, kjer je ulica, ljudje kar hodijo po sredini ceste ali pa imajo tudi pse, ki grejo na sprehod in jih imajo na dolgih povodcih. No, ko pridem domov, na srečo ne rabim kuhati, ker imam moža, ki rad kuha, zato mi kar paše, kar mož rad skuha na hitro, jaz sem pa bolj klasik. Za poleti je tudi tako, da imam jaz preko vrt, naredim si tudi plan, kje bom kaj sejala ali pa navtikala. Naredim tudi tako, da si tudi sama preobrnem ali zaštiham vrt za proti. Ko je čas, si zaštiham, si kupim sadike pri vrtnarju, določene sadike solate, kjer si navtikam, si naredim luknjice, potem tudi na daljavo, izračunam si, koliko sadik bi imela za eno gredo. Ko vse to naredim, potem tudi zalijem solato, jo tudi pokrijem s kopreno. Potem si sejem, si tudi sama posejem različne stvari, kako solato, ki pa kar pazim na imam tudi koledar sejni, da malo pogledam, kako, kdaj kaj sadim. To tudi za paradižnik, si tudi sama pripravim, si naredim velike luknje, kjer morejo biti stran vsaj enih trideset centimetrov. Te luknje fejst zalijem, potem zasadim vsak paradižnik, preden ga nasadim, pogledam tudi, če ima kakšne divjake. To utrgam stran. Ko vseh teh paradižnikov nasadim, še enkrat zalijem, potem tudi gnojim, okrog vsakega paradižnika zagnojim. Potem pridejo tudi koli. Tukaj mi pomaga mož, kar mi naredi luknjice in ker je bolj močen, mi tudi vsak kol posebej naredi, da v zemljo, jaz pa mu v tem času kažem, kje naj bo kol, kje naj mi naredi luknjo. Ko vse to postoriva, jaz potem sama zavežem paradižnik, zato če je kak močen veter ali dež, da mi ga ne polomi. Tako da to, potem si tudi imam, si naredim, kje bo zeliščni vrt. Tu si kupim baziliko, razne začimbe, kjer imam samo začimbe. tako kot sem omenila, imam baziliko, imam timijan, imam origano in seveda tudi žajbelj. Žajbelj, imam ga že precej let, zato ga sama obrezujem, kjer je star, da ponovno poganja. Tako da, zraven si potem, vsako leto imam tudi še ostale stvari zraven. In potem, ko je čas, si tudi papriko navtikam, kjer jo nasadim v topli gredi, ker paprika ima rada toplo in tudi tam si naredim luknjice in ... Je? Vsega sem malo imela, opisala, tam, kaj delam, da ne rabim kuhati ... Ja.